Monsieur le Président, je viens d'entendre deux de mes collègues aborder des sujets sur le problème de la durabilité et sur le fait qu'il faut subventionner des professions parce qu'elles ne peuvent pas vivre. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Les pêcheurs ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre de leur travail et de pouvoir assumer leur travail. Alors, si le pétrole est un problème ponctuel, il le sera aussi pour l'avenir.

Par contre, actuellement, la réforme en cours consiste à faire mourir tous les petits, tous ceux qui consomment moins de pétrole, pour accentuer la richesse des plus riches. C'est tellement vrai que, réforme après réforme, on enregistre une diminution permanente du prix du poisson alors que, dans les poissonneries, il n'a jamais été aussi cher et que, pour certains poissons, cela a une valeur telle que le consommateur ne peut pas se les payer. Ce qui importe, c'est de réformer les quotas, mais également de réformer et d'examiner les pratiques de la profession qui font que les petits ne finissent pas de souffrir alors que les gros s'enrichissent toujours plus!